Hvala za besedo. Spoštovana ministrica, verjamem, da se obe dve zelo dobro zavedava cestne problematike na območju Mestne občine Kranj. V Kranju se že vrsto let soočamo s prometnim kolapsom, ki pa ni posledica obnove Savskega mostu, temveč predvsem je posledica povečanja prometa in nepretočnosti križišč. Kot za primer nepretočnosti križišču imamo krožišče na Primskovem. Že kar nekaj časa je minilo od, županskih volitev, in ker so se krajnski kandidati v svojih programih zavzemali tudi za izgradnjo cestne infrastrukture oziroma so se v času soočanj pogosto soočali z vprašanji, izgradnje štiripasovnice na relaciji Kranj-Šenčur in podobno, mene osebno in občanke, občane Kranja in večino Gorenjcev, ki uporabljajo cestno infrastrukturo v Kranju in njene njegovi okolici, zelo zanima, kdaj se bodo rešili problemi, kot so zastoji v konicah, slaba pretočnost križišč. Na primer križišče v Zgornjih Bitnjah, kjer prehajamo na cesto Kranj-Škofja Loka, in kjer je med tednom tako gost promet, je vključevanje brez izsiljevanja kot misija nemogoče. Ozka grla, ki so povezana s povečanjem cestnega prometa in dotrajano, neustrezno cestno infrastrukturo in na območju Kranja in je v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo. Zato vas sprašujem, kakšne so časovnice obnove oziroma izgradnje cestne infrastrukture v Mestni občini Kranj? Zanima me predvsem začetek gradnje, dinamika in zaključek. In sicer za krožišča v Zgornjih Bitnjah, ki je na Škofjeloški cesti in cesti na relaciji Kranj-Škofja Loka, krožišče na Primskovem, izgradnja štiripasovnice na relaciji Kranj-Šenčur in ceste Kran Kranj-Škofja Loka. Hkrati me zanima, kateri cestni objekti so zajeti v rekonstrukcijo ceste Kranj-Škofja Loka, kot na primer pločnik, kolesarske steze, semaforizacija in podobno, in ali bo prišlo pri izgradnji krožišča v Zgornjih Bitnjah na Škofjeloški cesti do kakršnekoli zapore? Kje bodo potekali obvozi in kako bo v času gradnje poskrbljeno za ustrezno pretočnost prometa? Hvala.